Labai džiugu, kad ir mano iniciatyvos dėka kitam finansiniam laikotarpiui siūloma nemažinti sanglaudai skiriamo finansavimo ir nemažinti Europos Sąjungos paramos atskirų projektų kofinansavimui. Labai svarbu, Sąjungos lygmeniu nustatant regionų išsivystymo lygį, bus įtraukti ne tik istorinius, bet ir vadovaujamasi 2016 ais metais Komisijos patvirtinta nauja regionų klasifikavimo sistema sudarys galimybes mažinti regionų savivaldybių išsivystymo lygio skirtumus ir tokiose šalyse kaip Lietuva, Čekija. Gera žinia ir tai, kad Parlamento pranešime įtraukta ir nustatyta parama bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai.